Sistemele de transport inteligente sunt aplicații avansate care vizează să ofere servicii inovatoare în modurile de transport și gestionarea traficului și permit diferiților utilizatori să fie mai bine informați și să utilizeze rețelele de transport într un mod mai sigur, mai coordonat și mai inteligent. Consider că este important, însă, ca sistemele inteligente de transport să se refere la toate tipurile de transport și nu doar la transportul urban și de aceea am făcut amendamente în acest sens. De asemenea, transportul urban, mobilitatea urbană țin foarte mult de dezvoltarea urbană și mă bucur că este în sală și colegul de la Comisia de Dezvoltare Regională. Cred că este important ca utilizarea sistemelor inteligente de transport să poată contribui în mod eficient la reducerea consumului de carburant și, implicit, la o mai bună calitate a aerului din orașe și, de asemenea, la fluidizarea traficului. Consider că este importantă informarea pasagerilor, protecția datelor cu caracter personal și, bineînțeles, datele să fie anonime, pentru a putea proteja utilizatorii. Nu în ultimul rând, consider că este un pas înainte, este însă nevoie de importante investiții în acest sector.